Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Sommer 2014 ist Albanien Kandidat für den EU Beitritt, und seitdem macht Albanien stetige Fortschritte bei der Erfüllung der Beitrittskriterien beziehungsweise der noch ausstehenden sogenannten Die größte Errungenschaft des Landes und aller politisch Verantwortlichen, der Regierungsmehrheit und der Opposition, ist ohne Zweifel die Verabschiedung einer umfassenden Justizreform. Ich beglückwünsche deshalb die Regierung und die Kolleginnen und Kollegen im albanischen Parlament, die durch ihre einstimmige Annahme der nötigen Verfassungsänderung den Weg für diese Justizreform frei gemacht haben. Die Reform der albanischen Justiz ist ein Meilenstein, sowohl auf dem Weg in die EU als auch und vor allem auf dem Weg zu einem modernen Albanien ein Albanien, dessen Bürger sich auf ihren Staat verlassen können, weil er ihre Rechte wahrt, schützt und verteidigt. Mein Bericht spricht sich dafür aus, die Beitrittsverhandlungen mit Albanien zu eröffnen, wenn die ersten Schritte zur Umsetzung der Justizreform angelaufen sind. Denn dies sind ja auch dann die ersten Umsetzungsschritte beziehungsweise Voraussetzungen zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität. Das erfordert natürlich zunächst einmal einen Vetting Prozess, bei dem alle Richter und Staatsanwälte einer Überprüfung unterzogen werden. Am Vetting hängt die Glaubwürdigkeit und die Wirksamkeit der gesamten Justizreform. Ohne eine ernsthafte Überprüfung der Mitglieder der Justiz könnte es keine ernstgemeinte Justizreform geben.

Für den Alltag der albanischen Bürger sind weniger Korruption und weniger Kriminalität, organisierte Kriminalität zentral. Albanien braucht anhaltende Erfolge bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität, nicht nur bei der polizeilichen Ermittlung, sondern auch bei der Strafverfolgung bis zur höchsten Ebene und bei der endgültigen Zerschlagung der kriminellen Netzwerke. Die Verwaltungsreform muss weiterlaufen. Es geht nicht nur darum, dass die öffentliche Verwaltung Albaniens in der Lage ist, effizient mit der EU Beitrittsverhandlungen zu führen. Es geht vor allem darum, den Interessen der Bürger zu dienen und für ihre Belange da zu sein. Der Bericht hat viele andere Punkte. Es geht um die Wirtschaft, um den Fortschritt im sozialen Bereich, um Umweltstandards, den Schutz von Minderheiten und eine verantwortungsbewusste Arbeit als Akteur in der regionalen Partnerschaft. Und natürlich geht es auch um einwandfreie, saubere Wahlen in diesem Jahr.

Wir sind bereit, diesen Kurs mit voller Kraft zu unterstützen. Ich danke ausdrücklich meinen Schattenberichterstattern für die gute Zusammenarbeit.